Señora Presidenta, deseo felicitar y también unirme a las felicitaciones, señor Castaldo, porque emociona leer un texto que bucea tanto en el país, en Túnez y sus gentes, siendo exigente también con su Gobierno, con sus partidos y las instituciones, como si, en definitiva, se tratase de un informe de uno de nuestros países.

Deseo felicitar y dar las gracias también a la Alta Representante por su coraje y sabiduría, por romper tantas reservas austericidas y darle otro cariz a su labor, para ir poco a poco, con enorme tesón e inteligencia, construyendo un casi Plan Marshall —yo diría más bien un Plan Mogherini— para Túnez el apoyo macrofinanciero de más de 500 millones de euros por la apuesta por una zona de libre comercio que marque una diferencia e impulse la economía y el desarrollo autónomos tunecinos por la facilitación de los visados, tan urgente y necesaria para marcar claramente la diferencia. Ya solo faltaría añadir el banco euromediterráneo, que este Parlamento ha apoyado en muchos de sus informes